níunda viðauka við e e s samninginn frá nítján hundruð níutíu og tvö og til að fella inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar um framkvæmd tilskipunar ráðsins áttatíu og fimm sex hundruð og ellefu e b e um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum að því er varðar útskýringu á tilteknum skilgreiningum innleiðing reglugerðarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og er gert ráð fyrir

undir þetta nefndarálit skrifa árni þór sigurðsson formaður og framsögumaður þórunn sveinbjarnardóttir björn bjarnason siv friðleifsdóttir og valgerður sverrisdóttir